virðulegi forseti það var svo sem ekki við öðru að búast af hæstvirtum samgönguráðherra að þar kæmu brigsl um óheiðarleg vinnubrögð og annað slíkt vegna þess að þannig hefur hans pólitíska barátta alltaf verið baktala fólk og annað slíkt það sem ég vil segja er að ég hefði mikla ánægju af því að eiga orðastað við hæstvirtan samgönguráðherra um efnisatriði þessa máls ef hann léti einhvern tíma sjá sig í salnum meðan þessi umræða stendur yfir nei það er það sem við erum að fara fram á mér er nákvæmlega sama ég þarf ekki að hlusta frekar á það sem stjórnarliðar hafa að segja um þetta mál þeir virðast ekki hafa neinar skoðanir á málinu en það sem ég er að segja við stjórnarliða er það